Gospod predsednik Državnega zbora, spoštovana gospa poslanka, spoštovani vsi Jaz mislim, da je naprej treba reči bobu bob in to je, da je tak poziv, kakor koli že, neprimeren. Jaz mislim, da je v demokratični družbi, kogar koli pozivati, da sabotira karkoli, pač preprosto neprimerno in slabo je, če nekdo starše poziva, da naj ne pošiljajo otrok v šolo, za katero davkoplačevalci, vsi ostali delavci v vzgoji in izobraževanju, skratka, vsi tisti, ki se strokovno trudijo, da šola deluje po najboljših mogočih kriterijih, mednarodno primerljivih kriterijih, pozivajo, seveda da naj otrok ne pošiljajo v šolo. Slovenska šola je pluralna, je neideološka in seveda ne želi v tem smislu se obračati v katero koli In drugič, če smem reči, prav je, da kadar gre za kršitve človekovih pravic, vendarle rečemo in da o tam javno spregovorimo, zato ker, danes je nekdo drug, jutri bom jaz, potem bo spet nekdo drug. In a veste, preprosto, kar se tiče človekovih pravic, te so nedeljive, so za vse in prav je, kadar prihaja do kršitev, da o tem govorim. Bi pa rad opozoril tudi, da ta moje to moje izvajanje ni brez osnove v zakonodaji. Drugi člen Zakona o organizaciji voz in financiranju vzgoje in izobraževanja namreč zelo jasno piše, da je cilj sistema vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji vzgajanje za medsebojno strpnost, razvijanje zavesti o enakopravnosti spolov, spoštovanje drugačnosti in sodelovanje z drugimi, spoštovanje otrokovih in človekovih pravic in temeljnih svoboščin, razvijanje enakih možnosti obeh spolov ter razvijanje sposobnosti za življenje v demokratični Jaz se bom tule ustavil, zato ker nedvomno ima moj kolega, minister za kulturo, tudi k temu odgovoru kaj dodati, če sem pa prav razumel predsednike, imava pa skupaj pet minut. Hvala.